Die jüngsten Sanktionen der EU sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen, sondern Säbelrasseln.

Durch mehr Druck die Kompromissbereitschaft Irans erreichen zu wollen, ist politisch naiv und zugleich fahrlässig.

Wir verurteilen das iranische Regime massiv wegen der katastrophalen Menschenrechtsverletzungen, der Unterdrückung religiöser Minderheiten und der Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten, aber ein Stopp für iranisches Öl durch das De facto Handelsverbot mit der iranischen Zentralbank trifft letztlich die Bevölkerung.

Das ist die Dimension, Frau Ashton, über die wir hier sprechen.

Es gibt Hinweise bis 2003, für danach hat die Atomenergiebehörde in ihrem Bericht keine Belege.